Jsem přesvědčen, že dobře zvládnutá obchodní pravidla a obchodní politika můžou naopak evropské hospodářství ještě více rozhýbat. Předpokládá se, že podle konzervativních odhadů tato dohoda při jejím vstupu v účinnost zvýší objem ekonomiky mezi těmito dvěma celky o

Odstraňuje se většina cel a poplatků.

A rovněž jsem rád, že se podařilo ochránit i různá zeměpisná označení, jako je například české pivo nebo žatecký chmel. Takže i v tomto směru já dohodu vítám a pevně věřím, že přinese benefity, o kterých zde hovoříme.